forseti eftir margra ára baráttu jóhönnu sigurðardóttur þáverandi háttvirts þingmanns var unnin skýrsla í viðskiptaráðuneytinu um svokallaðan neyslustaðal neyslustaðall var í opinberum viðmiðum um áætlaðan framfærslukostnað heimila og hefur verið tekinn upp víða erlendis þar á meðal á norðurlöndum í bandaríkjunum og víðar skýrslan var tilbúin í október tvö þúsund og sex líkt og kom fram í svörum þáverandi viðskiptaráðherra jóns sigurðssonar við fyrirspurn áðurnefnds þingmanns og núverandi hæstvirtan forsætisráðherra við það tækifæri benti hæstvirtur forsætisráðherra á með leyfi forseta hér á landi er þetta allt í einum hrærigraut hið opinbera tekur mið af að minnsta kosti fimm mismunandi framfærslugrunnum við ákvörðun bóta lána fjárhagsaðstoðar og styrkveitinga má þar nefna tryggingakerfi fjárhagsaðstoð sveitarfélaga lánasjóð íslenskum námsmanna ráðgjafarstöð um fjármál heimilanna íbúðalánasjóð og lánastofnanir auk þess sem hagstofan gerir reglulegar neyslukannanir í áðurnefndri skýrslu frá viðskiptaráðuneytinu kemur fram að ekki er nauðsynlegt að gera lagabreytingar eða setja ný lög til að taka upp svona neyslustaðal heldur virðist þetta fyrst og fremst vera í höndum framkvæmdarvaldsins nefndin lagði einnig til tillögur og kostnaðaráætlun um með hvaða hætti sé hægt að útfæra slík viðmið án óhóflegs

og ný ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks tók við lítið hefur heyrst af hugmyndum um opinbera neyslustaðal síðan þá þrátt fyrir að hæstvirtur forsætisráðherra hafi þá strax tekið sæti í ríkisstjórn og sitji nú í þeirri þriðju og nú sem forsætisráðherra og verkstjóri því spyr ég hæstvirtan forsætisráðherra má vænta þess að ríkisstjórnin móti neyslustaðal samkvæmt tillögum í skýrslu á vegum viðskiptaráðuneytisins frá því í október tvö þúsund og sex er fyrirhugað að endurvekja hugmyndina um að neyslustaðall nái til allra opinberra aðila sem byggja bætur lán styrki eða aðrar greiðslur á neysluviðmiðum og hefur kostnaður við gerð og viðhald slíks neyslustaðals verið reiknaður aftur frá því sem var í áðurnefndri skýrslu